málefnalegri umræðu um þau mál og hefur greinilega ekki lagt við hlustir það sem ég var að segja en ég rakti ástæður hrunsins til nokkurra meginþátta annars vegar kerfislegra þátta sem hafa blasa við öllum í mörg ár og líka þeim sem hafa barist gegn því að sá hlutfallsvandi sem hér hefur verið uppi í mörg ár á milli bankakerfis viðskiptalífs og gjaldmiðils verði leiðréttur með neinum hætti og fara alltaf í stellingar þjóðrembunnar og hrópa á þá sem lýsa vandanum fyrir það að tala niður krónuna gamalkunnugur söngur frá andstæðingum þess sem hér vildu breyta þessu grundvallaratriði í okkar fyrirkomulagi peningamála og hagstjórnar sem skiptir meira máli en

og spurningu hans til hæstvirtur viðskiptaráðherra áðan þá var engin stjórnvaldsákvörðun af framkvæmdarvaldinu tekin um það hvernig uppgjöri sjóðanna væri háttað það var ákveðið að beina því

þá er það allt annað mál en það var ekki tekin um það pólitísk ákvörðun hvert upplausnarvirði sjóðanna væri því fór svo víðs fjarri þannig að